Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission, merci beaucoup, cher Jean Claude.

Ce qui s'est passé il y a deux jours à Notre Dame a démontré qu'il y a un cœur européen, que nous avons un héritage commun, que nous partageons les mêmes valeurs. Et cela même si nous parlons des langues différentes. Voilà pourquoi je te remercie pour ton engagement, pour ton travail, pour les débats que nous avons eus ici. Un grand merci encore une fois, Jean Claude.